Señor Presidente, Señorías, la sociedad civil europea lleva demandando desde hace tiempo que las instituciones rindan cuentas y establezcan un plan de acciones concretas con el objetivo de poner fin a la ocupación y lograr una solución justa y duradera a la situación de que sufre el pueblo palestino. Le pedimos a la Alta Representante que exija al Gobierno de Israel la detención inmediata de los desalojos y las transferencias forzosas, de la destrucción indiscriminada de bienes palestinos, así como de la expansión de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Por último, exigimos el posicionamiento claro de los Estados miembros y de la Comisión Europea en todos los casos en los que las autoridades israelíes estén demoliendo estructuras de carácter humanitario, construidas en el marco de proyectos financiados con dinero de las y los contribuyentes europeos. Las constantes vulneraciones de derechos humanos y de la legislación internacional no pueden seguir siendo recibidas con el silencio cómplice de las instituciones europeas.